Aceste zile sunt decisive pentru evoluția democratică a Republicii Moldova. Alegerea președintelui de către noul Parlament, programată pe data de 23 octombrie, a fost amânată din cauza lipsei de competitivitate.

Obligația noastră este să urmărim cu atenție întregul proces pentru ca prevederile constituționale să fie aplicate și pentru ca Republica Moldova să treacă testul democratic al alegerilor.